Ce rapport montre bien que lorsque nous avons la volonté politique d'agir ensemble dans ce Parlement européen, nous sommes capables de faire entendre notre voix, de négocier et, finalement, de faire venir les États sur notre position.